Śledząc liberalne media europejskie można odnieść wrażenie, jakoby kryzys migracyjny zakończył się w roku 2016. W rzeczywistości wciąż trwa i to w dwóch odsłonach humanitarnej, na granicach zewnętrznych, oraz migracyjnej wewnątrz Unii.

Oto skutki polityki Unii Europejskiej z 2015 roku, kiedy to otwarto granice wszystkim przybyszom, błędnie lub świadomie klasyfikując ich jako uchodźców, choć w większości byli to emigranci ekonomiczni. Może więc mamy do czynienia z celową inżynierią społeczną, w założeniu której było sprowadzenie do Europy milionów migrantów, by przyśpieszyć koniec państw narodowych i stworzyć nowego człowieka bezideowego, bez narodowej tożsamości i bez chrześcijańskiej wiary.